D'une part, je prends acte de la suggestion de revisiter notre histoire par rapport à la problématique et, d'autre part, je voudrais dire combien, dans un dossier qui c'est vrai a été passionné ces dernières semaines, le Conseil, en l'occurrence, que je représente aujourd'hui, attend

Il n'appartient donc pas au Conseil lui même de juger telle ou telle situation, mais bien à la Commission de nous dire si les traités et les directives, sont respectés en la matière.